V jeho blízkosti sa nachádzajú bohaté náleziská ropy a miestni obyvatelia ho volajú aj Malý Irak.

Za vlády Saddáma Husajna boli z mesta vysťahované desiatky tisíce Kurdov a ich bydliská obsadili Arabi. Po zvrhnutí Husajnovej vlády sa Kurdi začali vracať do svojich domovov a začali z mesta vyháňať Arabov, ako aj miestnych Turkménov.

Iracká administratíva však zjavne nedokáže predchádzať konfliktom medzi príslušnými etnikami a náboženskými skupinami žijúcimi v tejto krajine. A v spore o Kirkuk ponecháva Kurdom priveľa priestoru na presadzovanie a perzekvovanie miestneho prevažne turkménskeho obyvateľstva, ale aj Arabov. Možno by sme preto mali pri riešení tohto problému dôrazne apelovať nielen na irackú vládu, ale aj na kurdskú autonómnu samosprávu, aby sa miestne obyvateľstvo neodôvodnene nestávalo obeťou ekonomických, hospodárskych a politických sporov o bohatstvo v tomto regióne.